Princípy ako sloboda, ľudské práva, presadzovanie demokracie či teritoriálna suverenita sú podkopávané zvonka expanzívnou politikou Ruska, ale tiež zvnútra našou častou nerozhodnosťou.